Trzeba sobie zadać pytanie, czy niektóre państwa powinny były w danym momencie wejść już do strefy euro. Projekt euro stał się w pewnym momencie projektem nie tyle w pierwszej kolejności gospodarczym, co przede wszystkim politycznym, mającym na celu przyspieszenie integracji europejskiej. Za ten pośpiech europejscy podatnicy mogą dziś w wielu krajach dużo zapłacić.

Euro nie stanowi odpowiedzi na strukturalne problemy poszczególnych gospodarek, nadmierne zadłużenie, brak dyscypliny finansowej.